Señora presidenta, señorías, desde el año 2014 la integridad territorial de Ucrania ha sido violada por la anexión de Crimea y por el apoyo a los separatistas en el este del país. Esta situación se ha agravado en las últimas semanas, coincidiendo precisamente con la toma de posesión del presidente, del nuevo presidente de los Estados Unidos. Ucrania no puede convertirse en un nuevo conflicto congelado, en un lugar donde se quebranta por la vía de los hechos la legalidad internacional y donde se ponen en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. Los ciudadanos de Ucrania han dejado muy claro, a través de la Revolución Naranja y del Euromaidán, cuál es la vinculación que quieren con la Unión Europea. La Unión Europea tiene que apoyar a Ucrania a través del Acuerdo de Asociación, a través del apoyo a las reformas macroeconómicas, a través de la ayuda macroeconómica y financiera, y solamente será creíble ―nos lo recordaba el señor Tannock― si la Unión Europea habla con una sola voz en sintonía con la Alianza Atlántica, y si moviliza todos sus esfuerzos para restaurar la soberanía, la viabilidad y la integridad territorial de Ucrania.